Monsieur le Président, ce débat a montré, s'il en était besoin, l'ampleur prise par ces problèmes migratoires. Je rappelle, en effet, que notre approche doit être équilibrée entre le refus de l'immigration irrégulière, qui est d'ailleurs souvent le fait des passeurs et des trafiquants, la volonté, au regard de cette lutte contre l'immigration irrégulière, de favoriser une certaine migration régulière, dont la décision dépend des États membres, et aussi celle de préserver, en tout état de cause, le devoir d'asile.

J'ai bien noté l'aspiration à plus de transparence qui s'est exprimée. D'autre part, nous allons aussi essayer de bien clarifier les règles qui doivent favoriser une application cohérente du droit communautaire et du droit international dans le cadre des opérations de Frontex. Pour ce qui concerne les problèmes italiens, je dois dire que nous avons envoyé une lettre aux autorités italiennes, en juillet, pour demander toute information utile sur le renvoi des navires interceptés dans les eaux internationales. Nous venons de recevoir une réponse des autorités italiennes, que nos services sont en train d'étudier de manière approfondie. J'ajoute que la législation communautaire exige que les États membres conduisent les opérations de contrôle aux frontières en conformité avec le principe de non refoulement. Ce principe veut dire qu'un État doit s'abstenir de renvoyer des personnes vers un territoire où elles pourraient courir le risque d'être soumises à la torture, à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Dans le cas des demandeurs d'asile et des réfugiés, le renvoi ne peut pas se faire là où leur vie, leur liberté peuvent être menacées à cause de leur race, de leur religion ou de leur nationalité. Bref, nous veillons à ce que ce devoir de protection soit respecté. Je voudrais enfin redire notre souci, avec Tobias Billström, d'engager avec la Libye, d'une part, et avec la Turquie d'autre part, un véritable dialogue qui puisse permettre d'aller au fond des choses, de pouvoir obtenir, en effet, une coopération pour la surveillance des frontières contre la migration irrégulière, mais aussi de voir comment,

ou à des trafiquants pour atteindre les côtes européennes et de voir leur demande d'asile identifiée dans ces pays. Donc, c'est là, en effet, un dialogue majeur qui va occuper ce dernier trimestre. Je remercie la Présidence suédoise de bien vouloir coopérer aussi efficacement.

Nous sentons bien que cette solidarité doit vraiment devenir plus active entre tous les États membres. Les États membres sont sollicités par les mêmes problèmes. Il faut bien le dire, l'immigration irrégulière, finalement, concerne tous les États membres, et pas seulement les États membres des frontières périphériques. Je crois qu'il faut vraiment que cette solidarité s'affirme. Nous la proposons sur une base volontaire, mais il faudra sans doute que cette base volontaire se concrétise comme une vraie réponse aux problèmes.

J'ai pris beaucoup de notes dans les différentes interventions qui ont été exprimées. Je voudrais enfin demander au Parlement européen, avec une certaine insistance, de nous aider, notamment pour cette stratégie, cette politique européenne de l'asile. Je rappellerai parce que cela a été évoqué que nous avons voulu améliorer l'application de l'accord de Dublin en permettant une certaine souplesse. Nous avons sollicité le Conseil et le Parlement pour mettre en œuvre ce bureau d'appui avant la fin de l'année, et nous allons préparer aussi l'harmonisation des procédures d'instruction.

Il faut les traduire dans les actes. Merci, en tout cas, au Parlement européen de nous aider dans cette difficile mission.